virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer áttatíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sjö um búnaðargjald hér er ekki um að ræða neina efnislega breytingu heldur eingöngu verið að bregðast við setningu nýs staðals um atvinnugreinaflokkun í ísat tvö þúsund og átta í stað ísat tvö þúsund og fimm með þessu frumvarpi verða